Já bych chtěl mluvit o něčem, o čem se v Evropském parlamentu příliš nemluví, a to je o tzv. šetření. Evropská unie a její instituce se snaží šetřit na svých výdajích co nejvíce to dá a já osobně to velice podporuji, ale chtěl bych zmínit jeden problém, kdy se to opravdu vůbec nedaří. Byl jsem totiž upozorněn, opakovaně několika agenturami, že Evropská komise požaduje, aby všechny agentury překládaly své texty v tzv. překladatelském centru. Nápad zdá se být velice dobrý, ovšem podle výpočtů nákladů, přes Evropské překladatelské centrum mohou být překlady i dvojnásobně drahé oproti tomu, kdyby si to státy překládaly, nebo agentury překládaly v daných zemích.